Herr Präsident! Wir sollten, glaube ich, den Donauraum vorwiegend als eine Wirtschaftsachse verstehen und entwickeln, dann wissen wir, dass Investitionen dann sinnvoll und nachhaltig sind, wenn ein Gesamtkonzept entwickelt wird, das Projekte umfasst, die aus dem Verkehrsbereich kommen, in den Energiesektor gehen, die Industriepolitik umfassen und natürlich auch bis hin zu touristischen Projekten reichen können.

Ich schlage daher vor, dass ähnlich wie bei der Realisierung der Kernnetzkorridore bei TEN T ein Koordinator eingesetzt wird und die Staaten verpflichtet werden, tatsächlich Zeitpläne und Investitionspläne vorzulegen, um eben ähnlich gezielt vorgehen zu können, wie das bei den Kernnetzkorridoren der Fall sein sollte. Ich habe hier die Frage an den Herrn Kommissar, inwieweit er auch gedenkt, die Realisierung des Donaukorridors, der einer der zehn Kernnetzkorridore ist, mit der Entwicklungsstrategie des Donauraumkonzepts zu verbinden.